virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingar á lögum um almannatryggingar sem eru númer hundrað frá tvö þúsund og sjö flutningsmenn eru auk mín háttvirtir þingmenn guðjón a kristjánsson grétar mar jónsson og jón magnússon í frumvarpinu er lagt til að gera breytingar á fertugasta og aðra grein almannatryggingalaga sem fjallar um sjúkratryggingar og tannlækningar viðvíkjandi þeim og lagt til að gera breytingar á þann veg að auka tryggingaverndina frá því sem kveðið er á um í gildandi lögum en í fertugustu og aðra grein gildandi laga er tekið fram að í fyrsta lagi að tannréttingar

þátt í greiðslum vegna tannlæknaþjónustu aldraðra öryrkja barna og unglinga yngri en átján ára þessu leggjum við flutningsmenn til að verði breytt annars vegar að tannréttingar verði teknar inn í sjúkratrygginguna og gerð viðeigandi breyting á fyrstu málsgrein fertugustu og aðra grein til þess að það náist fram og hins vegar leggjum við til að tryggingaverndin hjá sjúkratryggingunum verði aukin hvað varðar tannlæknaþjónustuna þannig að hún nái til stærri hóps en er í gildandi lögum við leggjum til í þessu frumvarpi að stigið verði skref í þá átt að tannlæknaþjónustan verði að eru leyti undir tryggingaverndinni við leggjum hins vegar til í frumvarpinu að það verði gert í áföngum og að tryggingaverndin nái strax við gildistöku frumvarpsins sem við áætlum að verði fyrsta janúar tvö þúsund og átta

auk þeirra sem njóta tryggingaverndarinnar og taldir eru upp það er aldraðra og öryrkja þannig að við leggjum til að tryggingaverndin verði hækkuð fyrir þá sem eru tuttugu og fimm ára og yngri í stað átján ára auk þess leggjum við til að aldursmörkin hækki um þrjú ár um hver áramót þar til að allir sem eru orðnir fertugir og yngri séu komnir undir tryggingaverndina þetta er innihald frumvarpsins virðulegi forseti og ef það nær fram að ganga þá verður veruleg breyting á tryggingavernd varðandi tannréttingar og tannlæknaþjónustu frá því sem nú er þó svo að skrefið sé ekki stigið til fullnustu í þessu frumvarpi en okkur þótti rétt að gera þetta í svona áföngum og taka þetta skref með frumvarpinu núna með frumvarpinu fylgir greinargerð sem ég vil leyfa mér að lesa með leyfi forseta með frumvarpi þessu eru lagðar til verulegar breytingar á greiðsluþátttöku ríkissjóðs í tannlæknakostnaði landsmanna gert er ráð fyrir að tannréttingar verði felldar inn í tannlæknaþjónustuna og greiddar með sama hætti og sjúkratryggingin og látin ná til fleiri en nú er aldursmörkin verði hækkuð strax úr átján árum í tuttugu og fimm ár við næstu áramót og síðan árlega um þrjú ár þar til allir fjörutíu ára og yngri auk aldraðra og öryrkja falla undir sjúkratrygginguna fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán ekki er lagt til í að stíga skrefið til fulls að svo stöddu en af hálfu flutningsmanna er markmiðið að kostnaður sjúklings við tannlækningar án tillits til aldurs verði meðhöndlaður eins og annar lækniskostnaður og falli að lokum inn í sjúkratrygginguna gert er ráð fyrir að greiðsluþátttaka sjúklings verði föst fjárhæð sambærileg við kostnað við aðra læknisþjónustu utan sjúkrahúsa og ákveðin í gjaldskrá sem ráðherra setur en horfið frá því fyrirkomulagi sem verið hefur að endurgreiðsla ríkisins miðist við gjaldskrá sem ráðherra setur án tillits til þess gjalds sem tannlæknar innheimta fyrir þjónustu sína rétt þykir að minna á frétt í ríkisútvarpinu frá fjórtánda mars tvö þúsund og sjö með fyrirsögninni tannverndarstefna stjórnvalda í molum þar er haft eftir sigurjóni benediktssyni formanni tannlæknafélags íslands að stjórnvöld hafi brugðist í tannverndarmálum barna segir hann að tannheilsa barna fari eftir því hvort foreldrar þeirra hafi efni á því að senda þau til tannlæknis sem dæmi þá kosti tannskoðun þriggja ára barns hjá barnatannlækni um ellefu þúsund krónur en aðeins um þrjú þúsund krónur fáist endurgreiddar og því greiði foreldrar um átta þúsund krónur úr eigin vasa þann kostnað sé svo ekki hægt að telja með við umsókn um afsláttarkort vegna lækniskostnaðar annars staðar á norðurlöndum greiða stjórnvöld yfirleitt allan kostnað af tannvernd barna sigurjón segir að nýlegar rannsóknir heilbrigðisráðuneytisins bendi til þess að stefna íslenskra stjórnvalda hafi reynst illa nýlegar tölur benda til þess að fimmtungur barna og unglinga á aldrinum fjögurra til átján ára fari ekki til tannlæknis ekki liggja fyrir nákvæmar upplýsingar um kostnað við tannlækningar en lauslegt mat gerir ráð fyrir að heildarkostnaður að tannréttingum meðtöldum geti verið allt að sjö átta milljarðar króna á ári hlutur ríkisins er um þrettán hundruð milljóna króna eða tæplega tuttugu prósent af heildarkostnaði ætla má verði frumvarpið að lögum að kostnaður nemi í fyrstunni um einum milljarði króna árlega til viðbótar en að fullu komið til framkvæmda nái lagabreytingin til ríflega helmings kostnaðar þeirra sem í dag eru ekki sjúkratryggðir eða þrjú til fjórir milljarðar króna þannig er greinargerðin með þessu frumvarpi þannig að það er ljóst að kostnaður er umtalsverður það er ástæðan fyrir því að við tökum þetta í tveimur áföngum með þessu frumvarpi er fyrri áfanginn þar sem við leggjum raunverulega til þá breytingu að um það bil helmingurinn af þeim kostnaði sem í dag fellur utan tryggingaverndar falli yfir á ríkissjóð og síðan geri ég ráð fyrir öðru frumvarpi síðar þar sem skrefið verði stigið til fulls ég vil vekja athygli á því í lokin virðulegi forseti að það er dálítið sérstakt að það hafi þróast svo hér á landi að tannréttingar og tannlækningar skuli að verulegu leyti vera undanþegnar tryggingavernd sjúkratrygginga þetta eru einu bein líkamans og eini staður líkamans sem ekki er sjúkratryggður eigi einstaklingur við einhvern sjúkdóm að stríða eða verði fyrir meiðslum þá er hann tryggður fyrir því og heilbrigðiskerfið okkar tekur við sjúklingnum og veitir honum sína þjónustu og ríkið borgar kostnaðinn að mestu leyti meðaltalstölur eru þannig að ríkið greiðir um áttatíu og fimm prósent af kostnaði en sjúklingurinn fimmtán prósent það er svona meðaltalskostnaður í heild en það getur verið breytilegt eftir sjúkdómum en það er mjög sérstakt að þegar að munnholið á í hlut eða tannbeinin að þá er tryggingaverndin miklu rýrari og kannski um tuttugu prósent af kostnaði sem ríkið borgar en áttatíu prósent sem einstaklingurinn borgar það er auðvitað ekkert samræmi í þessu virðulegi forseti og þess vegna finnst okkur eðlilegt að breyta almannatryggingalögunum þannig að munnhol og tannbein verði sjúkratryggð með nákvæmlega sama hætti og aðrir líkamspartar þannig að ekki verði gerður greinarmunur á því og þess vegna er líka gert ráð fyrir því eins og kemur fram í greinargerð okkar að kostnaðarþátttaka ríkissjóðs breytist samhliða því að frumvarp okkar nær fram að ganga þannig að það verði ekki lengur þannig að ríkið greiði sinn hlut miðað við auglýsta gjaldskrá sem það miðar við en ekki raunverulegan kostnað sjúklinga af því að fara til tannlæknis virðulegi forseti ég legg svo til að lokinni þessari umræðu gangi málið til heilbrigðisnefndar og annarrar umræðu